Ich bin gehalten, die Beschlussfassung der Konferenz der Präsidenten umzusetzen.

Außerdem hat die Konferenz der Präsidenten beschlossen und zwar bereits vor vierzehn Tagen die Änderungsanträge des ECON Ausschusses aus seiner Sitzung heute hier zur Abstimmung zu stellen mit der Empfehlung, es nicht zu einer Schlussabstimmung kommen zu lassen. Ich glaube, die Motivation der Konferenz der Präsidenten war, dem Rat noch einmal zu signalisieren, und zwar mit breiter Mehrheit, was die Position des ECON ist unterstützt durch das Plenum um damit die Verhandler in ihrer Verhandlungsfähigkeit mit dem Rat zu stärken. Das ist übrigens in der Konferenz der Präsidenten mit Ausnahme von zwei Fraktionen so in breiter Mehrheit beschlossen worden.

Es war ein Beschluss der Konferenz der Präsidenten.